Myslím, že se jedná o oprávněné návrhy a doporučení. V usnesení mi však chybí zmínka o tom zásadním, co komplikuje situaci nejen v Libyi, ale i ve všech ostatních státech, kde se některé země Evropské unie podílely na změně vlády a změně režimu. Domnívám se, že bychom se tváří v tvář transformačním potížím v Afghánistánu, Iráku a nyní i v Libyi měli vážně zamyslet nad tím, jaké chyby děláme. Nestačí jen radit, mentorovat, posílat vojáky či humanitární pomoc, která často končí v rukou sice proevropsky politicky blízkých, ale zcela zkorumpovaných elit. Je třeba si konečně položit otázku, čemu vlastně v těchto zemích nerozumíme, když naše někdy dokonce i dobře míněné rady a činy nepadají na úrodnou půdu, mají dokonce i kontraproduktivní efekt.